Pane předsedající, já jsem návrh zprávy paní kolegyně Sehnalové podpořil, protože přeshraniční spolupráce vnitrostátních orgánů, která může přímo podpořit účinnější dozor, vyšetřování či stíhání přeshraničního porušování práva, to vnímám skutečně jako jeden ze základních pilířů dodržování zákona na ochranu zájmů spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že obchodníci neustále rozšiřují okruh působnosti na jednotném trhu, je třeba přistupovat k případnému porušování práv spotřebitelů taktéž jednotně. Revidovaná nařízení tak musí vymezit mechanismy vymáhání práva, které používají vnitrostátní orgány při odstraňování nezákonných praktik a jsou aplikovatelné ve všech členských státech.